virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á tollalögum lögum um virðisaukaskatt og lögum um gjald af áfengi og tóbaki í frumvarpinu

ábendingu umboðsmanns alþingis er talið rétt að styrkja lagagrundvöll reglnanna í öðru lagi er lagt til að heimild til tímabundins tollfrjáls innflutnings nýrra og óskráðra bifreiða sem keyptar eru hér á landi nái jafnframt til nýrra og óskráðra bifreiða sem fluttar eru inn frá öðru e e s ríki aðildarríki stofnsamnings fríverslunarsamtaka evrópu eða færeyjum að öðrum skilyrðum uppfylltum þá er lagt til að fyrirtækjum sem eru staðsett í sömu ríkjum verði heimilt að flytja tímabundið inn bifreiðar fyrir starfsfólk þeirra hér á landi óháð búsetu þess vegna sérstakra verkefna að uppfylltum tilteknum skilyrðum um notkun þeirra hér á landi og erlendis á tilteknu tímabili í þriðja lagi er lagt til að ferðamenn og farmenn skuli ótilkvaddir gera grein fyrir hærri fjárhæðum en

farmenn geri skriflega grein fyrir öllum þeim varningi sem þeir hafa meðferðis til landsins slíkur háttur byggir á áratugalangri framkvæmd til að takmarka fjármagnskostnað útflytjenda er í fimmta lagi lagt til að heimilt verði að fresta gjalddaga á greiðslufresti í tolli vegna virðisaukaskatts fram að